Señor presidente, señores representantes del Consejo y de la Comisión, verdaderamente las noticias falsas tienen un efecto nocivo sobre las democracias liberales y constituyen uno de los retos más importantes que tenemos que afrontar como sociedad. Este tipo de noticias —las crean confusión entre los ciudadanos, erosionan la confianza en las instituciones e inducen al engaño del ciudadano y, lo que es más importante, generan inestabilidad política. Lo cierto —y no nos debemos llevar a engaño— es que las noticias falsas son el instrumento de los enemigos de las sociedades abiertas, son el instrumento de los regímenes autoritarios que dirigen a las opiniones públicas desde el poder o de las fuerzas populistas que buscan condicionar los debates públicos para alcanzar sus objetivos. Dos ejemplos claros de esto son lo que hemos vivido recientemente con el Brexit o lo que ocurrió recientemente, lo que sufrimos en España, durante la crisis del desafío secesionista ocurrido en el año 2017. En aquella ocasión el independentismo catalán mostró su maestría en el uso de la propaganda, la manipulación y la difusión de falsedades, tratando de proyectar una imagen negativa de España que en nada corresponde a la realidad. Toda esta situación no se soluciona ni con la censura, ni con límites a la libertad de expresión. Este fenómeno lo que pone en evidencia es la necesidad de contar, ahora más que nunca, con unos medios de comunicación que garanticen la calidad de la información que ofrecen a los ciudadanos. Y, así mismo, tenemos que incidir en la educación, formando a ciudadanos responsables y con espíritu crítico. También hay que incidir en las humanidades y en la formación en las capacidades de los jóvenes. Esto es un enfoque a largo plazo, es un enfoque ambicioso, pero creo que ahí está la clave para enfrentarnos con rigor al fenómeno de las noticias falsas.